Herr Präsident, Herr Ratspräsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Ich will dennoch noch einmal darauf hinweisen Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit zeichnet verantwortlich für weniger als 1 des Gesamthaushalts, weniger als 1 für alle Aktionen zum Umweltschutz, zur Biodiversität, zum Kampf gegen den Klimawandel, für den gesamten Bereich der öffentlichen Gesundheit, für die Lebensmittel und Futtermittelsicherheit und für veterinärmedizinische Maßnahmen, zudem für die äußerst wichtige Arbeit von fünf europäischen Agenturen. 1 Ja, da kann man weiß Gott nicht von überbordender Geldfülle reden! Das bisschen Geld wird also dringend für die Erledigung unserer Aufgaben benötigt. Da wird es folglich niemanden überraschen, dass wir die Kürzungen des Rates nicht hinnehmen können. Wir brauchen die Mittel!